Pani Przewodnicząca! Oto dwie europejskie agencje, kontrolujące rybołówstwo i bezpieczeństwo morskie, miały zapewnić jednolity i skuteczny poziom bezpieczeństwa na morzu w Unii Europejskiej, zapobiegać zanieczyszczeniom, reagować na zagrożenia z instalacji naftowych i gazowych, dbać o zrównoważone rybołówstwo, chronić wszelkie zasoby żywe, chronić rybaków

Z czego je zapamiętałem? Z arbitralnej i wysoce nadgorliwej kontroli rybaków i szczególnego upodobania do nękania polskich rybaków. Natomiast agencje te siedziały cicho w okresie budowy politycznego i wysoce szkodliwego ekologicznie gazociągu Nord Stream, zarówno 1 jak i 2, a także podczas instalacji farm wiatrowych w miejscach najlepszych łowisk i tarlisk. Nie widziałem ich w walce z połowami paszowymi, które między innymi doprowadziły do dramatu dorszowego na Bałtyku itd.

dwie agencje mają pełnić rolę wspierającą i pomagać w koordynacji działań. Tym razem będziemy je bacznie obserwować.